avec un bilan extrêmement lourd 10morts, plus d'une centaine de blessés et plusieurs personnes arrêtées, parmi lesquelles des leaders de l'opposition démocratique et des étudiants.